Einige Fraktionen sind sich sicher, wie es scheint, dass es richtig ist, jetzt ein ehrgeiziges Freihandelsabkommen mit Japan anzustreben. Meine Fraktion wie Sie gehört haben ist sich da nicht sicher. Ich selbst sympathisiere damit, weil ich glaube, dass wir Japan nach der Katastrophe, die das Land ereilt hat, durchaus durch die Verstärkung der Zusammenarbeit im Handel helfen können, neue wirtschaftliche Dynamik zu erzeugen. Aber es gibt grundsätzliche Fragen, denen man sich nicht entziehen kann.

Betonen möchte ich etwas anderes Die Auswirkungen, die ein solches Freihandelsabkommen zwischen zwei der Giganten des internationalen Handels auf die gesamte Struktur des Welthandels hat, müssen meines Erachtens viel gründlicher diskutiert werden, als es bis jetzt der Fall ist. Wenn zwei solche Handelselefanten miteinander über ein Freihandelsabkommen verhandeln, dann ist das nicht eine rein bilaterale Angelegenheit. Bis jetzt gibt es kein Freihandelsabkommen zwischen zwei der ökonomischen Supermächte der Welt, dies wäre das erste und was heißt das?

Wir sind dafür verantwortlich, die Implikationen auch für die europäische Öffentlichkeit klar zu machen, und deswegen muss die von verschiedenen Kollegen geforderte Einbeziehung des Parlaments in die Mandatserteilung eine zentrale Rolle spielen!